Jest takie powiedzenie, że kiedy armaty strzelają, to muzy milkną. I cieszę się z tego, że dzisiaj osiągamy wraz z Radą kompromis, bo w czasie kryzysu powinniśmy jeszcze z większym naciskiem mówić o kulturze i o naszej tożsamości oraz, w przeciwieństwie do tego, o czym powiedziała koleżanka, wyciągać wnioski z historii, co oznacza, że inicjatywa europejskiego znaku dziedzictwa kulturowego powinna odważnie mówić o tym, co było dobre i złe w Europie, aby w przyszłości podobne tragedie nie mogły się powtórzyć. Dlatego wydaje mi się, że rację ma tutaj Zygmunt Bauman, wybitny polski filozof, który powiedział, że w całej konstrukcji Europy najważniejsze jest to, że Europa stanowi sumę kulturowych horyzontów, z których możemy wyciągnąć wnioski, bo przecież każdy jest sąsiadem każdego.